Aujourd'hui même, Monsieur Schulz, la Commission a adopté la recommandation pour chacun des vingt sept pays et il y a aussi une communication chapeau où nous présentons précisément cette préoccupation que vous venez d'évoquer et qui est vraiment très importante pour nous.

En même temps, nous croyons que chaque euro qui est maintenant dépensé en intérêts de la dette est un euro en moins pour les hôpitaux, pour les services publics de santé, pour l'enseignement public, pour la sécurité sociale.

Je crois que vous allez aimer notre document que nous avons adopté aujourd'hui. Il se préoccupe de tout ce qui touche au marché du travail comment attirer plus de gens sur le marché du travail, comment avoir cette dimension sociale dans l'ensemble de nos politiques?